Wymienił Pan pięć celów, których głównym przesłaniem jest odbudowanie europejskiej gospodarki, czy też uczynienie Unii Europejskiej głównym graczem na arenie międzynarodowej. Zgodnie z założeniami strategii Europa 2020, które mają być przełożone na programy krajowe, głównym celem są trwałe miejsca pracy. Jest to cel bardzo oczekiwany przez wszystkich obywateli naszych krajów członkowskich. Istnieje pełna zgoda, że potrzeba nam odbudowy polityki przemysłowej, czy też, jak powiedział pan Verhofstadt, również nowego paneuropejskiego rynku infrastruktury, bez których nie można mówić o trwałym i zrównoważonym rozwoju. Mówił Pan również o wielobiegunowym świecie, który się bardzo szybko zmienia. Chciałbym podkreślić, że trzeba przezwyciężyć podstawy tego kryzysu i jednocześnie pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy się do niego przyczynili.